virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um verndar og nýtingaráætlun vegna fallvatna og háhitasvæða frumvarpið var lagt fram á síðasta þingi og fór til iðnaðarnefndar en hlaut ekki afgreiðslu frumvarpinu er ætlað að skapa lagaumgjörð um þá vinnu sem farið hefur fram undanfarinn áratug við undirbúning að rammaáætlun um nýtingu vatnsafls og jarðvarma og skýra stöðu hennar gagnvart stjórnvöldum við gerð skipulagsáætlana og veitingu opinberra leyfa þar með talin rannsóknar nýtingar og virkjunarleyfa þá er frumvarpinu ætlað að skapa grundvöll fyrir áframhaldandi vinnu við mat og flokkun á virkjunarkostum við frumvarpsvinnuna var mjög horft til verkefnisstjórnar rammaáætlunar á undanförnum árum og þeirra stjórnsýsluferla sem til staðar eru þá var haft samráð við umhverfisráðuneytið og verkefnisstjórn annars áfanga rammaáætlunar auk þess sem samband íslenskra sveitarfélaga landvernd náttúrusamtökum íslands og samorku var gefinn kostur á að koma á framfæri athugasemdum við efni þess það þarf ekki að fara mörgum orðum um þær deilur sem hafa orðið á undanförnum árum um virkjanaframkvæmdir og stóriðjuuppbyggingu

er samvinnuverkefni nýting orkulindanna og orkugeirinn er þjóðinni miklu mikilvægari en svo að hann megi vera átakavettvangur árum saman þess vegna er svo mikilvægt að við sameinumst um að skapa sátt með rammaáætlun um verndun og nýtingu vatnsafls og jarðvarma með skýrum gagnsæjum leikreglum frumvarpinu er ætla að stuðla að vandaðri stefnumörkun um hvaða svæði sé hugsanlegt að nýta til orkuvinnslu og hvaða svæði eigi að vernda gagnvart slíkum framkvæmdum og tryggja að sjálfbær þróun sé höfð að leiðarljósi við þá stefnumörkun er frumvarpinu ætlað að stuðla að meiri sátt um orkuvinnslu og minnka óvissu orkufyrirtækja við val á virkjunarkostum verði frumvarpið að lögum verða virkjunarmálin tekin úr þeim átakafarvegi sem þau hafa verið í og alþingi verður þá falið það hlutverk að móta framtíðarstefnumörkun um nýtingu virkjunarkosta sem byggir á faglegri umfjöllun verkefnisstjórnar rammaáætlunar í gegnum tíðina hefur á vegum rammaáætlunar verið unnið mikið og metnaðarfullt verk við að rannsaka meta og flokka virkjunarkosti rammaáætlun um nýtingu vatnsafls og jarðvarma á rætur sínar í sjónarmiðum um sjálfbæra þróun og upphaf hennar má rekja aftur til ársins nítján hundruð níutíu og fimm þegar starfshópur umhverfisráðherra um umhverfismál iðnþróun og orkumál skilaði tillögum um að unnin yrði rammaáætlun til langs tíma um nýtingu vatnsafls í samræmi við samhæfða stefnu í umhverfis orku iðnaðar og efnahagsmálum fyrsta verkefnisstjórn rammaáætlunar var skipuð árið nítján hundruð níutíu og níu en hún skilaði skýrslu um fyrsta áfanga rammaáætlunar árið tvö þúsund og þrjú ný verkefnisstjórn var síðan

verkefnisstjórnin lauk störfum í maí tvö þúsund og sjö og skilaði þá framvinduskýrslu í september tvö þúsund og sjö skipuðu svo iðnaðar og umhverfisráðherra nýja tólf manna verkefnisstjórn til að ljúka gerð rammaáætlunarinnar og henni er ætlað að ljúka við annan áfanga rammaáætlunar nú á þessu ári verkefnisstjórnin styðst við fjóra faghópa sem eru henni til aðstoðar við mat virkjunarkosta í öðrum áfanga en verksvið þeirra eru í fyrsta lagi náttúrufar og menningarminjar öðru lagi útivist ferðaþjónusta og hlunnindi þriðja lagi efnahagsleg og félagsleg áhrif virkjana og í fjórða lagi virkjunarkostir og hagkvæmni þeirra faghóparnir luku störfum í febrúar og í mars efndi verkefnisstjórn annan áfanga rammaáætlunar til opins kynningar og umsagnarferils sem stóð til þriðja maí niðurstöður faghópanna eru ekki lokaniðurstaða annan áfanga en þær leggja hins vegar grunninn að vinnu verkefnisstjórnar að flokkun virkjunarkosta og svæða sem tekur þá við af umsagnarferlinu loknu verkefnisstjórnin mun þá samþætta niðurstöðu faghópa og hafa umsagnir frá öðrum aðilum til hliðsjónar að því verki loknu leggur verkefnisstjórnin tillögur sínar í hendur stjórnvalda tillögur um undirbúning framsetningu verndar og nýtingaráætlunar

í framhaldinu lagði iðnaðarráðherra á hundrað þrítugasta og þriðja löggjafarþingi fram frumvarp til laga um breytingu á lögum númer fimmtíu og sjö nítján hundruð níutíu og átta áðurnefnd lög um rannsóknir á nýtingu á auðlindum í jörðu sem byggðust að verulegu leyti á tillögum nefndarinnar í frumvarpinu var meðal annars lagt til að skipaðir yrðu tveir starfshópar annar til að undirbúa tillögur forsætisráðherra um á hvaða svæðum íslands nýting á auðlindum í jörðu og vatnsafli yrði heimil og hin til að undirbúa tillögur um vernd svæða þá var lagt til að

tillögum starfshópa í nefndaráliti sínu lagði meiri hluti iðnaðarnefndar til að frumvarpið yrði samþykkt með lítils háttar breytingum en málið hlaut ekki afgreiðslu þingsins frumvarp það sem nú er lagt fram gerir rá fyrir nokkuð annarri nálgun en þeirri sem hér hefur verið lýst enda þótt það byggi að veruleg leyti á sumum hugmyndum og fyrra frumvarp ræður þar mestu að veruleg vinna hefur farið fram á vegum verkefnisstjórnar rammaáætlunar við að ljúka undirbúningi að áætlun um vernd og nýtingu háhitasvæða og landsvæða þar sem er að finna virkjunarkosti fallvatna munu í lokagerð áætlunarinnar liggja fyrir mótaðar tilhögun um flokkun virkjunarkosta sem iðnaðarráðherra í samráði og samvinnu við umhverfisráðherra getur byggt tillögur um verndar og nýtingaráætlun samkvæmt frumvarpi þessu var því ekki talið nauðsynlegt að skipa sérstaka starfshópa til að fjalla um verndar og nýtingaráætlunina þá er hér lagt til að farin verði sú leið að verndar og nýtingaráætlun verði lögð fyrir alþingi í formi þingsályktunartillögu sem yrði grundvölluð á tillögum verkefnisstjórnar rammaáætlunarinnar með frumvarpi þessu er ætlunin að skapa verndar og nýtingaráætluninni ákveðna stöðu að lögum en ekki mæla fyrir um efni hennar líkt og gert var ráð fyrir í áðurnefndu frumvarpi þá er í frumvarpi þessu lögð fram mótuð tillaga um hvernig halda skuli á málum til frambúðar er í því sambandi að miklu leyti byggt á hugmyndum sem viðraðar voru í skýrslu framangreindrar nefndar það er að skipuð verði verkefnisstjórn sem starfi með svipuðum hætti og fyrri verkefnisstjórnir rammaáætlunar og byggja á sjónarmiðum og aðferðum sambærilegum þeim sem verkefnisstjórnirnar hafa mótað líkt og fyrri verkefnisstjórnum er henni eingöngu ætlað að hafa ráðgjafahlutverk verði frumvarpið að lögum er því á engan hátt hróflað við hlutverki opinberra stofnana á sviði rannsókna og stjórnsýslu en markmið frumvarpsins er eins og fram kemur í fyrstu greinar þess að tryggja að nýting háhitasvæða og landsvæða þar sem er að finna virkjunarkosti fallvatna byggðist á langtímasjónarmiðum og heildstæðu hagsmunamati þar sem tekið er tillit til verndargildis náttúru og menningarsögulegra minja hagkvæmni og arðsemi ólíkra virkjunarkosta og annarra gilda sem varða þjóðarhag svo sem hagsmuni þeirra sem nýta þessi sömu gæði með sjálfbæra þróun að leiðarljósi í frumvarpinu er lögð áhersla á að ákvarðanir um nýtingu landsvæða til orkuvinnslu séu teknar með lýðræðislegum hætti en það er meðal annars tryggt með aðkomu hagsmunaaðila og almennings um mótun tillagna um verndun og nýtingu landsvæða og með því að alþingi samþykki verndar og nýtingaráætlun í frumvarpinu er gert ráð fyrir að það nái til háhitasvæða og landsvæða þar sem er að finna virkjunarkosti fallvatna jafnt innan eignarlanda sem þjóðlenda í þriðju greinar frumvarpsins kemur hins vegar fram að verndar og nýtingaráætlun alþingis taki til lands og virkjunarkosta sem verkefnisstjórnin hefur fjallað um og hafa uppsett rafafl tíu mega vöttum eða meira eða uppsett varmaafl um fimmtíu mega vöttum eða meira

grein laga um náttúruvernd nema tiltekið sé í friðlýsingarskilmálum að virkjanaframkvæmdir séu heimilar á viðkomandi svæði helstu efnisatriðum frumvarpsins má skipta í fjóra þætti í fyrsta lagi er gert er ráð fyrir að alþingi taki í formi þingsályktunar afstöðu til flokkunar virkjunarkosta fallvatna og háhitasvæða á landinu öllu eftir því hvort stjórnvöldum er heimilt að veita leyfi vegna þeirra þá beri að kanna frekar eða hvort ástæða þyki til að vernda ákveðin landsvæði gagnvart orkuvinnslu þannig séu virkjunarkostir á svæði flokkuð í nýtingarflokk biðflokk og verndarflokk lagt er til að verndar og nýtingaráætlunin gildi til tólf ára en þingsályktunartillaga sé lögð fyrir alþingi eigi sjaldnar en á fjögurra ára fresti lagt er til að stjórnvöldum sé h heimil en ekki skylt að veita leyfi til orkuvinnslu vegna þeirra virkjunarkosta sem falla í nýtingarhluta áætlunarinnar verndar og nýtingaráætlunin feli því ekki í sér afstöðu þingsins til þess hvaða virkjunarkostir skuli nýttir á tímabilinu heldur eingöngu hvaða virkjunarkostir geti farið í hefðbundið leyfisveitingaferli og hvaða virkjunum er heimilt að gera ráð fyrir í skipulagi sveitarfélaga hins vegar er gert ráð fyrir því að áætlunin sé bindandi við gerð skipulagsáætlana og sveitarstjórnir verði samkvæmt því að samræma svæðis aðal og deiliskipulagsáætlanir verndar og nýtingaráætluninni innan fjögurra ára frá samþykkt hennar frá þessari meginreglu er gerð sú undantekning að sveitarstjórn er heimilt að fresta ákvörðun um landnotkun samkvæmt verndar og nýtingaráætlun í allt að tíu ár í öðru lagi er gert ráð fyrir að þingsályktunin hafi skýra stöðu að lögum og að hún bindi hendur stjórnvalda við leyfisveitingar gerð skipulagsáætlana og liggi til grundvallar ákvarðanatöku um friðlýsingu landsvæða þannig segir í fjórða grein frumvarpsins að stjórnvöldum sé heimilt að veita leyfi tengd orkurannsóknum og orkuvinnslu vegna virkjunarkosta sem eru í nýtingarflokk í síðan fimmta og sjöttu grein er hins vegar lagt til að stjórnvöldum sé ekki heimilt að veita leyfi tengd orkuvinnslu vegna virkjunarkosta sem eru í biðflokki hins vegar verði heimilt að veita leyfi tengd orkurannsóknum og stunda orkurannsóknir á svæðum í byggð og verndarflokki að uppfylltum nánar

í þriðja lagi er kveðið á um að faglegur undirbúningur að síðari verndar og nýtingaráætlunum verði í höndum ráðgefandi verkefnisstjórnar í áttundu greinar frumvarpsins er að finna ákvæði um skipan verkefnisstjórnar lagt er til að í henni verði sex manns sem eru þá skipuð af iðnaðarráðherra til fjögurra ára í senn samkvæmt tilnefningum umhverfisráðherra mennta og menningarmálaráðherra og sambandi íslenskra sveitarfélaga verkefnisstjórnin annast upplýsingaöflun faglegt mat og gerð tillagna til ráðherra vegna verndar og nýtingaráætlunar kveðið er á um að verkefnisstjórn skuli skipa faghópa með sérfræðingum á viðeigandi sviðum sem fari yfir virkjunaráform hver frá sínum sjónarhóli meti það með stigagjöf og geri tillögu til verkefnisstjórnar fjöldi faghópa og skipan þeirra verður ákveðin af verkefnisstjórninni í níundu grein frumvarpsins er svo að finna ákvæði um verksvið og verklag verkefnisstjórnar verkefnisstjórnin reiðir sig líkt og fyrri verkefnisstjórnir á þau stjórnvöld og stofnanir sem starfandi eru og hafi víðtækt samráð við frjáls félagasamtök hagsmunaaðila og aðra þá sem leita getur þurft til í fjórða lagi hefur tíundu greinar frumvarpsins að geyma ákvæði um undirbúning að tillögu að verndar og nýtingaráætlun þannig er lagt til að verkefnisstjórnin byggi á faglegu mati eða leggi faglegt mat á vinnu faghópa upplýsingu sem fyrir liggja um þætti sem taka skal tillit til í verndar og nýtingaráætlun og beiti við það samræmdum viðmiðum og almennt viðurkenndum aðferðum verkefnisstjórninni er ætlað að leita eftir samráði og faglegri aðstoð hjá viðkomandi stofnunum stjórnvöldum ríkis og sveitarfélaga félagasamtökum hagsmunaaðilum og öðrum aðilum að fengnum niðurstöðum faghópa vinnur verkefnisstjórnin drög að tillögum um flokkun virkjunarkosta og afmörkun virkjunar og verndarsvæða í samræmi við flokkunina hvað varðar gagnaöflunina er miðað við að verkefnisstjórnin leiti umsagnar umhverfisstofnunar og fornleifaverndar ríkisins um hvort fyrirliggjandi gögn varðandi einstaka virkjunarkosti eru nægjanleg

ræða en ekki mat á umhverfisáhrifum vegna framkvæmda líkt og fram fer á grundvelli laga númer hundrað og sex tvö þúsund um mat á umhverfisáhrifum því verður ekki gerð sambærileg krafa um gagnaöflun í tengslum við vinnu verkefnisstjórnar og faghópa teljist gögn hins vegar ófullnægjandi skal verkefnisstjórnin láta safna viðbótargögnum og vinna úr þeim áður en eiginlegt matsferli hefst í greininni er einnig lagt til að sá undirbúningur verði gagnsær og að almenningi verði kynntar tillögur verkefnisstjórnarinnar og fái tækifæri til að koma á framfæri sjónarmiðum sínum áður en endanlegar tillögur eru lagðar fram á alþingi þá skal verkefnisstjórn miðla upplýsingum um starf sitt með opinberum hætti að loknu samráðs og kynningarferli leggur verkefnisstjórn fyrir ráðherra rökstuddar tillögur um flokkun virkjunarkosta og afmörkun landsvæða í samræmi við flokkunina ráðherra tekur tillögu verkefnisstjórnar til skoðunar og gengur frá tillögu um verndar og nýtingaráætlun ef lagðar eru til breytingar á tillögu verkefnisstjórnar skal leita umsagnar um þær og kynna almenningi áður en tillaga að verndar og nýtingaráætlun er síðan lögð fram á alþingi verkefnisstjórn annan áfanga rammaáætlunar hefur nú til skoðunar þær umsagnir sem bárust við niðurstöður faghópanna og verkefnisstjórnin og faghópar munu á næstunni og eru núna og munu á næstunni vera að vinna úr þeim og skila af sér tillögum um flokkun virkjunarkosta og landsvæða verði þetta frumvarp að lögum mun verndar og nýtingaráætlun verða lögð fyrri alþingi eins og kveðið er á um í lögum eða í frumvarpi þessu ég legg síðan til að frumvarpinu verði vísað til annarrar umræðu og háttvirtur iðnaðarnefndar að lokinni þessari umræðu